Het kan anders. Het moet anders.

Twee met pensioen en één jongere terug.

We hebben daar een heleboel projecten achter gezet.